Ich möchte mich gerne für diesen Antrag aussprechen, insbesondere weil ich es, aufgrund der Entwicklung, die wir in diesen ganzen Fluggastdaten haben, für wichtig erachte, dass wir hier zu einem Ergebnis kommen. Deshalb ist eine Rücküberweisung in den Ausschuss das einzig vernünftige.